Hvala lepa za vprašanje. V zvezi s predlogom izgradnje novega doma v Hrastniku bi uvodoma poudarila, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v pregled prejelo idejno zasnovo za dom starejših občanov Hrastnik. Ideja zasnova za novi dom z, za novi dom starejših občanov Hrastnik predstavlja del strokovnih podlag za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta občine Hrastnik. Na ministrstvu smo na po pregledu posredovanega ugotovili, da je zasnova objekta skladna z zahtevami Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in je ustrezna strokovna podlaga za pripravo OPPN občine Hrastnik. V zvezi z vašim vprašanjem bi želela opozoriti, da potrditev idejne zasnove zgolj podlaga za občinski prostorski načrt. Dokument, identifikacije investicijskega projekta, tako imenovani DIP, za nov poj, objekt pa še ni bil izdelan s strani javnega zavoda doma starejših občanov Hrastnik in posredovan v obravnavo, na ministrstvo. V rebalansu proračuna za leto dva devetnajst ni zagotovljenih dodatnih sredstev za investicije v domove za starejše, zato razpoložljiva proračunska sredstva žal ne omogočajo gradnje novih domov za starejše. Želim pa poudariti, da si bom pri pripravi proračuna v prihodnjih letih prizadevala, da se zagotovi dodatna proračunska sredstva za vlaganje v domove za starejše. Kaj pa se tiče uskladitve minimalnih tehničnih zahtev bivanjskega standarda za izvajalce socialnih, varstvenih storitev, katerih rok je postavljen do leta dva tisoč enaindvajset, na ministrstvu sem že imenovala delovno, s, delovno skupino za pripravo osnutka za spremembe Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za iz, za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Rok za uskladitev tehničnih pogojev, torej bivanjskega standarda, bo za izvajalce socialnih, s varstvenih storitev podaljšan, zlasti zaradi prenizkih proračunskih sredstev za vlaganje v domove za starejše od leta dva tisoč deset naprej. V zadnjih desetih letih je ministrstvo v vse domove za starejše vložilo približno devetintrideset milijonov sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje. Realizacija pada, od leta dva enajst dalje pa ne omogoča približevanja tehničnih zahtevam iz pravilnika. V letu dva tisoč sedemnajst država ni namenila sredstev za domove za starejše. Zato želim poudariti, kot rečeno, da se bom pri pripravi proračuna v prihodnjih letih prizadevala zagotoviti dodatna proračunska sredstva za vlaganje v domove za starejše. Kot rečeno, rok iz pravilnika bomo pa seveda prestavili na kasnejše obdobje. Hvala.